súčasť boja za slobodu, za demokraciu, za ľudské práva. To je niečo, čo musíme podporovať, čo z tejto pôdy Európskeho parlamentu musíme kvitovať a musíme, povedal by som, vyslať jasný signál aj Ruskej federácii, že takýto spôsob, takéto zaobchádzanie so svojimi občanmi nie je prípustné.